Torej, podatki so na dan tridesetega enajstega, kot sem rekel, in so zagotovo točni. Nisem jih jaz ponoči pisal doma. Kar se pa tiče, držav izvora, recimo, naj, na prvem mestu je Bosna in Hercegovina petinštirideset tisoč petdeset, Kosovo štirinajst tisoč dvesto enaindevetdeset, Makedonija devet tisoč sedemsto petinsedemdeset, Srbija osem tisoč sto enainsedemdeset, Ukrajina dva, tisoč dvesto petindevetdeset, Ruska federacija tisoč osemdeset, Kitajska devetsto enainsedemdeset, Črna Gora šeststo petinštirideset, Moldavija dvesto petintrideset in Združene države dvesto šest. Zdaj med, državami evropskega gospodarskega prostora pa je takole: Hrvaška šest tisoč devetsto sedeminšestdeset, Italija, oziroma Bolgarija tisoč štiristo devetintrideset, Italija šesto triinsedemdeset, Nemčija petsto osemnajst, Slovaška dvesto šestinsedemdeset, Združeno kraljestvo dvesto štiriindvajset, Avstrija dvesto dvanajst, Romunija sto oseminosemdeset, Madžarska sto enainsedemdeset in Poljska sto oseminštirideset. To so natančne številke dovoljenj za prebivanje. Hvala.